kolbrún frá byrjun hæstvirtur forseti ég ber hér upp fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra eins og komið hefur fram varðandi háhraðanetsþjónustuna og langar til að fá heilsársstarfsemi sem hvorki eiga kost á slíkri þjónustu né munu eiga kost á henni á markaðsforsendum ég óska eftir upplýsingum um það hversu mörg heimili og fyrirtæki muni njóta góðs af þeirri framkvæmd og hvenær megi gera ráð fyrir að verkefninu verði lokið nú hefur hæstvirtur ráðherra verið spurður um þetta áður því að það var háttvirtur varaþm guðný hrund karlsdóttir sem spurði hæstvirtur ráðherra og fékk skriflegt svar frá honum varðandi háhraðanettengingarnar og þetta verkefni sem hér um ræðir fimmtánda maí síðastliðinn og í svari hæstvirts ráðherra og svo sem á heimasíðu fjarskiptasjóðs kemur í ljós að útboð það sem lýtur að þessari háhraðanettengingu fyrir lögheimili með heilsársbúsetu og fyrirtæki með heilsársstarfsemi nái til allra sveitarfélaga landsins og hafi verið auglýst þann tuttugasta og sjöunda febrúar síðastliðnum það kemur sömuleiðis fram á heimasíðu fjarskiptasjóðs að tilboðsfrestur hafi verið til þrítugasta og fyrsta júlí í sumar síðan er tilkynning á heimasíðu fjarskiptasjóðs sem sett var inn á síðuna átjánda júlí síðastliðnum það er einum og hálfum mánuði áður en tilboðstíma átti að vera lokið og þar kemur fram að að höfðu samráði við ríkiskaup sem sjá um framkvæmd útboðsins fyrir hönd sjóðsins telji stjórn fjarskiptasjóðsins að það þurfi að lengja tilboðstímann um fimm vikur eða til fjórða september það er sagt gert til að koma til móts við aðstæður margra bjóðenda þannig að fleiri sjái sér fært að taka þátt í útboðinu þar kemur einnig fram að stjórn fjarskiptasjóðs telji það skipta höfuðmáli með tilliti

þannig stuðli lengdur tilboðsfrestur að betri lausn og styttri verktíma og lægra tilboðsverði auk þess sem vel unnin tilboð stytti þann tíma sem yfirferð tilboða og samningsgerð krefjast sem sagt tilboðsfresturinn er lengdur til að fá vandaðri tilboð og til að stytta verktímann stjórn sjóðsins leggur á það skýra áherslu við vinnuna að opnun tilboða og undirritun samninga verði flýtt eins og kostur er

lengja þennan tilboðstíma til tuttugasta janúar það þýðir að tilboðið hefur þá staðið opið í tæpt ár þetta kemur mér